Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, trebuie să condamnăm fără echivoc orice formă de abuz sau exploatare sexuală a copiilor. Abuzul sexual asupra copiilor este, din păcate, o infracțiune a cărei divulgare și semnalare este dificilă. Și, aici, domnul comisar a spus foarte bine nu trebuie să arătăm cu degetul unul la altul. Aici trebuie să facem pur și simplu o echipă, să fim solidari instituțiile europene cu cele naționale. Raportoarea, Anna Maria, și colegii au arătat precis noi metode pentru a putea să identificăm aceste abuzuri. Trebuie să existe o colaborare mai bună, polițienească și judiciară, între statele membre, să se utilizeze instrumentele furnizate de Europol și Eurojust.

Nu totdeauna toate statele au o infrastructură adecvată și suficientă. Dar, domnule comisar, domnule Președinte, dragă Anna Maria, cred că este nevoie de educație pentru prevenirea posibilelor victime, în special a copiilor. Educația sexuală, pentru a preveni căderea în capcană a copiilor, este extraordinar de importantă, cred eu, și exploatarea sexuală online a copiilor, trebuie să recunoaștem, este în creștere, de aceea, sunt de acord cu blocarea acelor site uri care conțin informații de acest gen. Și, până la urmă, trebuie înăsprite pedepsele, pentru că orice abatere de acest gen este o crimă.